Auch der Fall Timoschenko wird gelöst werden. Das sollte man anerkennen, und man sollte daher dieses Assoziierungsabkommen im Rahmen des Gipfels in Vilnius unterfertigen. Man kann nicht dauernd bejammern, dass der Einfluss Russlands auf diese Länder steigt, wenn man ihnen nicht entgegenkommt.

Letztlich sollte man auch mit dieser Konfliktrhetorik, die auch hier in diesem Haus gegenüber Russland herrscht, aufhören.

Daher bin ich also unbedingt dafür, dieses Assoziierungsabkommen mit der Ukraine abzuschließen.